señor Comisario, esta mañana, en efecto, hemos discutido y debatido y aprobado una Resolución sobre los desastres humanos en el Mediterráneo. No se trata de gente que escurra el bulto, no se trata de gente que esté escapando de sus países para buscar simplemente una vida mejor se trata de gente para la cual el único horizonte es la pobreza. Y para combatir esa pobreza, hay que combatirla donde se produce en la raíz. Por tanto, hay que incrementar la ayuda al desarrollo el objetivo del 0,7 tiene que ser un objetivo obligatorio para antes de 2020. Pero no solamente se trata de dinero el señor Comisario se ha referido a la buena gobernanza y a las buenas políticas. Yo haré también un énfasis en la lucha contra los prejuicios el prejuicio de quienes creen que primero hay que ayudar a los nuestros, aunque nuestros pobres sean muchísimo menos pobres que los de otros países, y el prejuicio de los que creen que hay que esperar a que la deuda de los países ricos esté a cero para poder ayudar a los pobres.